Gerasimovova doktrína zdůrazňuje, že nevojenské prostředky mohou být účinnější než tradiční zbraně. Správně volené a aplikované slovo může být destruktivnější než tanky či raketové systémy. Jedna z divizí této Gerasimovovy hybridní armády ovlivňuje volební procesy. Tak například nizozemské referendum o ratifikaci asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou,

Dezinformacemi byly zaplaveny a ovlivněny i prezidentské volby v mé zemi, České republice. Výrazně napomohly vítězství proruského prezidenta Zemana. Zastavení uměle vyvolávané eroze důvěry v demokratické instituce se musí konečně stát centrálním bodem agendy členských států, ale i Evropské unie samotné.

Očekávám představení maximálně ambiciózního akčního plánu s konkrétními kroky. Příštím důležitým cílem dezinformačních kampaní a možných kyberútoků budou volby do Evropského parlamentu v květnu